L'Europe a donc, plus que jamais, ce devoir d'exemplarité qui est le nôtre et, ici, les leviers sont connus. On l'a dit. Le plus important, bien évidemment, c'est le Green Deal qui doit se concrétiser au cours de ce mandat.

L'urgence climatique, c'est également agir sur l'impact des pollutions sur notre santé. La pollution de l'air est considérablement aggravée par le changement climatique. Elle tue plus que le tabac en Europe.